dort gibt es keine Freiheit.

Aus diesem Grund, meine Damen und Herren der EPP, verlange ich heute von Ihnen, dass Sie genau dieselben Kriterien anwenden für das, was jetzt in Honduras geschieht.

Danke auch an die Kommission, dass sie genau diese Position vertritt.